Arogantno je da su stradali civili, Amerika ne bi odgovarala.

Zato da se izbjegne rasprava u Kongresu, da se izbjegne rasprava u Kongresu.